frú forseti ég mæli fyrir því máli sem hæstvirtur forseti nefndi í sínum inngangi áðan hér er verið að leita eftir því að alþingi veiti heimild og aflétti stjórnskipulegum fyrirvara sem sett var í samningnum í e e s nefndinni þetta varðar meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði og breytingu á tilskipaninni sem að því lýtur það er gert ráð fyrir að óverulegur kostnaður leggist á umhverfisstofnun vegna eftirlits með þessu og skýrslugjafar og reyndar samkvæmt upplýsingum frá umhverfisstofnun er ætlað að mjög fáir eða jafnvel engir aðilar hér á landi stundi þá námuvinnslu sem tilskipunin beinist einkum að ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar